Svetová hospodárska kríza a prísna fiškálna politika mnohých členských štátov v rámci úsporných opatrení prudko znížila príjmy regionálnym a miestnym orgánom. Rozhodli sme sa, že aj napriek pochybnostiam je využívanie eurofondov, teda prerozdeľovanie verejných rozpočtov, efektívnym spôsobom podpory miestneho rozvoja, ekonomiky a zamestnanosti. Je teda potrebné podporiť čo najväčšiu flexibilitu čerpania štrukturálnych fondov pre členské štáty. Ide najmä o nižšie územné celky, ktoré potrebujú finančné prostriedky na investície do infraštruktúry a verejných služieb.